Les débats au sein de la commission des affaires constitutionnelles ont duré longtemps, ils ont été à la hauteur de l'enjeu et à la hauteur de l'intensité et de l'intérêt qu'accordent, bien évidemment, les parlementaires européens au sujet majeur qui les concerne au premier chef, de manière tout à fait légitime la composition de notre Assemblée et les modalités de désignation de ses membres.

Je crois que les préconisations de ces deux rapports, tant de celui qui concerne la convocation de la CIG que de celui qui concerne les mesures transitoires pour la composition de notre Assemblée, sont empreintes de réalisme, de pragmatisme et d'efficacité. C'est je crois ce que globalement, sur d'autres sujets également, les concitoyens attendent de l'Europe.